virðulegi forseti þann þriðja maí tvö þúsund og tvö samþykkti alþingi tillögu til þingsályktunar um stefnumótun í byggðamálum fyrir árin tvö þúsund og tvö til tvö þúsund og fimm margvíslegt starf hefur verið unnið á grunni þessarar stefnumörkunar meðal annars er varðaði byggðakjarna og vaxtarsamning til dæmis eyjafjarðarsvæðisins sem kom til framkvæmda í júlí tvö þúsund og fjögur a grunni þessarar stefnumótunar hafa farið fram og hefur verið samið um vaxtarsamning víða um land sem síðan hafa tekið gildi hver á fætur öðrum maður getur svo sem spurt sig hvað er vaxtarsamningar en einkenni slíks samnings er að sameiginleg stefnumörkun samstarfsaðila fyrir vaxtargreinar á einu svæði vaxtarsamningur skal tengja saman atvinnuleyfi rannsóknastofnanir háskóla menntun og fleira í skipulegu samstarfsneti og vaxtarsamningur samanstendur af vaxtarklösum sem og stuðningsverkefnum það hefur verið mikilvægt að sú þróun í samningunum sem hafa tekið gildi hver á fætur öðrum fjármunirnir hafa nýst beint inn í verkefnin og þar er lykilatriði frú forseti að heimaaðilar stýra og möndla með alla þætti málsins á hverju svæði enda er þar mesta þekkinguna að hafa þekkinguna á því sem er á svæðinu og hvar vaxtarmöguleikarnir eru sem dæmi má taka vaxtarsamning suðurlands og vestmannaeyjar sem er fyrir tvö þúsund og sex til tvö þúsund og níu en hundrað og sautján milljónir sem liggja fyrir í þeim samningi hafa sjötíu og fimm milljónir farið beint til hátt á fjórða tegund verkefna fimmtán milljónir hafa farið í sérverkefni sem meðal annars iðnaðarráðuneytið hefur áhrif á og þá eru enn nokkrar milljónir útistandandi þessir vaxtarsamninga hafa haft þann mjög svo jákvæða eiginleika þeir fara kannski aðeins hægt af stað sérstaklega í byrjun en þeir hafa verið að hlaða utan á sig taka inn sífellt áhugaverðari verkefni verkefni sem skipta meira og meira og um þau er mikil ánægja og það er vaxandi eftirspurn að komast inn í slík verkefni því er það sem mig langaði að beina þeim fyrirspurnum til hæstvirts iðnaðarráðherra um það hver reynslan sé af samningunum alls staðar af landinu og einnig hvort ráðherra hyggist framlengja slíka samninga en til dæmis þessi samningur sem hann nefndi um suðurland og vestmannaeyjar er að renna út í árslok en nokkrir samningar þeir fyrstu hafa nú